Ja, ik weet dat u het anders noemt, maar dat is wat het is. We weten dat bedrijven hiermee claims kunnen indienen als regeringen gerechtvaardigde besluiten nemen die hun winsten bedreigen.

Dat ondermijnt de rechtsstaat en de democratie. Ten tweede biedt de overeenkomst exclusieve rechten aan investeerders, maar omvat zij geen afdwingbare regels om de duurzaamheidsdoelen te realiseren. Daarmee komen de belangen van mens, dier en milieu onder druk te staan.

De manier waarop het Parlement en deze Commissie de belangen van multinationals in het algemeen, en de financiële sector in het bijzonder, voorrang geven boven de belangen van burgers, is onacceptabel. Bijna een half miljoen mensen hebben in de afgelopen weken een petitie getekend tegen ISDS om dit soort verdragen te stoppen.

Stop dit soort handelsverdragen. En stop de klassenjustitie voor multinationals.